Herr Präsident! Die Ausgestaltung der Beziehungen mit den Assoziierungsländern basiert auf den beidseitig akzeptierten Regeln der Europäischen Union. Erstmalig seit der Unterzeichnung dieser Abkommen schaut unser Haus nun konkret hin, wie die Realität in diesen Ländern aussieht. Im Europäischen Parlament besteht breite Übereinstimmung, dass die Lage besorgniserregend ist. Denn trotz gradueller Unterschiede zwischen Moldau und Georgien sind wir weit von den Zielen der Stabilität, der Sicherheit, der wirtschaftlichen und sozialen Prosperität oder einer Modernisierung dieser Länder im Hinblick auf ihre Politik, Wirtschaft und Gesellschaft entfernt. Real ist, dass auch heute Opponenten weggesperrt werden, die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, dass die Eliten ihre Länder ausplündern, dass sie stehlen, ausbeuten, sich persönlich bereichern und international anerkannte Rechte und Normen seien es die von Gewerkschaften oder Minderheiten mit Füßen treten. Die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert sich wieder. Zukunft suchen viele für sich außerhalb ihrer Ländergrenzen. Eine solche Realität bringt weder Stabilität, Sicherheit, Prosperität noch Modernität. Es ist gut, dass unser Parlament dies nun beim Namen nennt, klar seine Erwartungen kommuniziert und beginnt, politische Verantwortung für die östliche Nachbarschaft zu übernehmen. Die Bevölkerungen dieser Länder knüpfen an die EU große Hoffnungen auf Unterstützung sozialer, politischer und wirtschaftlicher Transformationen. Sie werden aber so lange enttäuscht bleiben, wie sich die EU nicht aus der gegenseitigen Abhängigkeit befreit. Die Plahotniucs brauchen die EU für ihre eigene egoistische persönliche Bereicherung, die am besten in einem zunehmend autokratischen System gedeiht.